Die CDU Frau Sommer hat gesprochen und gesagt Das sind Scheinverhandlungen, sie können nicht zum Beitritt führen, wir müssen aus unserem Reden endlich Konsequenzen ziehen, und die Konsequenzen ziehen heißt Verhandlungen suspendieren, nicht abbrechen. Herr Fleckenstein für die SPD ist natürlich auch nur für die Suspendierung der Verhandlungen, und das auch nicht wegen des Referendums in der Türkei für die islamische Diktatur, sondern erst wenn dieses Referendum umgesetzt wird.

Denn Sie haben gesagt Machen wir den Dialog ehrlich. Ja zum Dialog und nein zum Beitritt. Ich habe nicht gehört Abbruch der Verhandlungen. Aber Sie haben morgen die Gelegenheit, das zu klären.

2. Es ist eine namentliche Abstimmung, und Sie können dort dem Abbruch der Verhandlungen so zustimmen, dass wir sehen können, dass Sie das auch tatsächlich meinen.